Señor Presidente, señor Comisario, yo también me uno a las condolencias a las familias de las víctimas de este terrible accidente de las fábricas textiles en Bangladés. Lamento las precarias condiciones de trabajo en que está toda esta gente y la pasividad en la aplicación de las normas y convenciones internacionales relativas a la seguridad, y que son la causa de este accidente, y también quiero denunciar la impunidad de algunos de los propietarios de estas fábricas, responsables de los deplorables estados de las instalaciones. Siendo la Unión Europea el principal mercado receptor de los productos textiles fabricados en Bangladés, debemos actuar para evitar que esto vuelva a suceder. Por ello, se deben activar todos los mecanismos a nuestro alcance, incluso condicionar el libre acceso de sus productos al mercado europeo al cumplimiento de las convenciones internacionales sobre derechos humanos y laborales.

Debemos ―la Unión Europea― seguir siendo proactivos en la defensa de los derechos humanos y en el cumplimiento de los criterios de responsabilidad social corporativa. Por ello, creo que debemos promocionar un consumo informado y responsable, un etiquetaje en el que quede claro qué fábricas están realmente respondiendo a todos estos criterios.